Rolul și nevoile victimelor în cadrul procedurilor penale nu sunt încă, în general, suficient luate în considerare în sistemele juridice ale statelor membre. Situația actuală ne arată că, în multe cazuri, victimele nu sunt tratate cu respect și demnitate, nu sunt suficient protejate sau sprijinite și, totodată, că nu beneficiază de un acces efectiv la justiție, la despăgubiri și la repararea prejudiciului suferit. Nu este admisibil ca nivelul sprijinului acordat unei victime să fie diferit, în funcție de statul membru în care persoana respectivă a căzut victimă. Recunoașterea reciprocă poate funcționa în mod eficient doar într un climat de încredere, în care nu doar autoritățile judiciare, ci și toate părțile implicate în procesul penal pot avea încredere în caracterul adecvat al normelor din fiecare stat membru și pot fi sigure că acestea sunt aplicate corect.